Chers collègues, il ne faut pas de condamnations à sens unique. Vous seriez plus crédibles si vos indignations s'adressaient à tout régime qui assassine ses opposants, et croyez moi, les crimes d'État sont nombreux.